Also insofern könnten wir hier eine gemeinsame Lösung finden. Ich spreche mich aber gleichzeitig auch ganz klar gegen eine Entschließung aus, weil ich denke, dass das dann tatsächlich eine Einmischung wäre, die wir hier nicht einfach kurzerhand übers Knie brechen sollten. Das sollten wir einfach mal sein lassen, wir sollten uns hier verständigen und ein klares Signal senden.